Pani Przewodnicząca! Projekt rezolucji zawiera wiele trafnych stwierdzeń i myślę, że grupa ECR może go poprzeć. Bardziej niepokoi jednak duch, który może ożywiać, lub wręcz przeciwnie, negocjacje. Ostatnia wymiana argumentów między Brukselą a Londynem nie napawa wielkim optymizmem. Jest przy tym oczywiste, że kraj trzeci nie może mieć tych samych praw i korzyści co członek Unii, członek EFTA czy członek EEA, ale Wielka Brytania nie będzie jednym z wielu krajów trzecich.

Nasi negocjatorzy nie powinni o tym zapominać.